Creșterea prețurilor biletelor nu este, în situația actuală, o opțiune, iar creșterea tarifelor de servicii practicate de unele companii poate determina scăderea și mai accentuată a numărului de pasageri. Pierderile financiare ale companiilor aeriene în anul 2009 vor fi de aproximativ 11 miliarde de dolari, situația urmând să se redreseze abia în următorii 3 ani. În acest context, deși nedorită de nimeni, există situația în care companiile aeriene intră în faliment. În situația unui faliment din cauza lipsei unei legislații adecvate, nu există nicio modalitate practică de a recupera contravaloare biletelor sau de a obține repatrierea unor pasageri rămași în afara țării de rezidență. Sprijinul contra cost, deși cost modic, oferit de către companiile aeriene europene pasagerilor unei companii aflate în situație de faliment, manifestat în cazul Sky Europe, deși meritoriu în sine, nu oferă decât o soluție temporară de depășire a unei crize punctuale. Pe de altă parte, nici criza economică în sine nu poate fi considerată permanent o scuză, deoarece falimente ale companiilor aeriene s au înregistrat și înainte de declanșarea acesteia. Controalele mai stricte asupra situației financiare a transportatorilor aerieni, în special în ceea ce privește companiile low cost controlul mai strict al fuziunilor și preluărilor, precum și înființarea unui fond solid de garantare sunt câteva soluții care, pe termen lung, ar putea oferi protecție pasagerilor în cazul falimentului unei companii aeriene.